Voorzitter, de laatste reportages uit het oorlogsgebied van de Nuba bergen zijn ronduit deprimerend. Het gebied is al maanden vrijwel van de buitenwereld afgesloten, in een wurggreep van de Soedanese strijdkrachten.

Dat spreekt immers onomwonden van een dramatische situatie. Waarom stelt het onafhankelijke Zuid Soedan zijn internationale vrienden en donoren ook hier zo enorm teleur? Het antwoord is even simpel als onthutsend onverantwoordelijk gedrag van de volstrekt incompetente staatsleiding onder president Salva Kiir.